við erum á miðri leið á þessu kjörtímabili það eru rúm tvö ár frá síðustu kosningum og tæp tvö ár til næstu kosninga það er því við hæfi að staldra við líta yfir farinn veg sjá hvað hefur unnist og hvað ekki fyrir rúmum tveimur árum stóð forsætisráðherra hér í pontu og ræddi stöðu efnahagsmála þá voru tólf þúsund manns án atvinnu og þótti mönnum nóg um nú eru tæplega sextán þúsund manns án atvinnu og það er þrátt fyrir að þúsundir hafi flust brott frá íslandi og það er ekkert lát á atvinnuleysinu atvinnuleysið er ekki bara mannskemmandi samfélagsmein það kostar líka í beinhörðum peningum frá árinu tvö þúsund og átta hafa bráðum farið hátt í áttatíu milljarðar í atvinnuleysisbætur fé sem við hefðum viljað nýta til að styrkja innviði samfélagsins í menntun í samgöngur í rannsóknir og heilbrigðismál þetta fé hefur því miður þurft að fara til þeirra sem enga atvinnu hafa það er því engum vafa undirorpið

er sú að skapa störf á sama tíma og það verður sífellt erfiðara fyrir fólk að ná endum saman neitar ríkisstjórnin að horfast í augu við vandamálin sem allir aðrir sjá hér á alþingi þarf að fara að tala um hluti sem skipta máli gera það sem gera þarf svo fólk geti unnið staðið við sitt og haft nóg eftir fyrir sig og sína þess í stað er tímanum hér löngum stundum varið í mál sem engu skipta fyrir venjulegt fólk það ætti að vera forgangsatriði okkar að skapa störf lækka skatta og sækja fram sjálfstæðisflokkurinn hefur í tvígang lagt fram efnahagstillögur

í ræðunni sem rétt er nýlokið við eitt kjörtímabil er fjögur ár virðulegi forseti og þessi ríkisstjórn tók að sér á þessu kjörtímabili að snúa málum úr vondri stöðu í betri það hefur mistekist til þess að alþingi endurvinni traust þjóðarinnar verðum við að forgangsraða upp á nýtt hætta að tala um hlutina og fara að framkvæma við sem þingmenn höfum þá skyldu að virkja fólk til uppbyggingar og athafna ég tel að íslenska þjóðin viti vel að besta leiðin til að takast á við okkar tímabundnu efnahagslegu þrengingar er að vinna sig út úr vandanum og til þess er þjóðin tilbúin ríkisstjórnin er einfaldlega ekki í takt við þjóðina fyrir tveimur árum ræddi forsætisráðherrann um skjaldborgina fyrir heimilin það blasir við hverjum sem er að þau áform hafa ekki gengið eftir í stað þess að horfast nú í augu við þann veruleika er haldið áfram á sömu braut og ástandið bara versnar hér er eitt lítið dæmi úr fréttum þessarar viku einstaklingum í alvarlegum vanskilum hefur fjölgað um tæp tíu prósent frá áramótum á þriðja tug þúsunda var í alvarlegum vanskilum um síðustu mánaðamót en ungt fólk er einna verst statt er vandinn sá að við í stjórnarandstöðu séum of neikvæð að við tölum allt niður nei við höfum lagt kapp á það að benda á tækifærin og reyna að opna augu ríkisstjórnarinnar fyrir því að þetta þarf ekki að vera svona og við skynjum það hjá þjóðinni að hún finnur það hjá sér að tækifærin eru til staðar forsætisráðherra vék að orkumálum gaf í skyn í aðra röndina að þar lægju fjölmörg tækifæri en í hina var sífellt dregið úr væntingunum með því að segja að það þyrfti að fara svo varlega hver er stefna ríkisstjórnarinnar í orkumálum er einhver einhugur um það að virkja neðri hluta þjórsár mér sýnist að rammaáætlunin ætli að verða pólitískt plagg tekið úr þeim faglega farvegi sem það hefur verið í undanfarin ár er það líklegt til þess að draga hingað heim aukna erlenda fjárfestingu til dæmis í orkutengdum verkefnum að reka þá skattstefnu sem ríkisstjórnin hefur gert að hringla stöðugt með skattana að koma með sérstakan skatt á þá sem eru í orkufrekum iðnaði er það líklegt til að auka traust okkar íslendinga sem vænlegs fjárfestingarkosts að fara inn í fjárfestingarsamningana eins og ríkisstjórnin hefur þegar gert á þessu kjörtímabili og hótaði nýlega að gera aftur að taka upp samkomulagið við orkufrekan iðnað í landinu og stokka spilin upp á nýtt eykur þetta möguleika okkar til þess að fá fjárfestingu og til upplýsingar fyrir hæstvirtan forsætisráðherra mætti geta þess að meðal frétta dagsins í dag er að við íslendingar erum á botni evrópska efnahagssvæðisins hvað fjárfestingar varðar þetta eru bara harðar tölur þetta eru staðreyndir dagsins í dag sem við verðum að taka með í reikninginn þegar við efnum til umræðu um atvinnu og efnahagsmál þetta er staðan í dag við vitum öll að fyrri kynslóðir þessa lands hafa tekist á við kreppu

að fyrri kynslóðir hafi nokkru sinni séð jafnáttavillta ríkisstjórn og þá sem nú situr ríkisstjórn sem er í engu líkleg til að leysa vandann fólk fær að nýju trú á framtíðina þegar það sér að á íslandi er hægt að sjá sér og sínum farborða og að við stefnum öruggum skrefum að því að verða aftur fremst landa í heimi í lífskjörum það er sú staða sem við eigum að stefna á að endurheimta en núverandi ríkisstjórn fæst við hvern vandann á fætur öðrum með því að skipa nefnd það er hægt að drepa margt í nefndum en það hefur enginn drepið kreppu í nefnd frú forseti eitt mikilvægasta efnahagsmál þjóðarinnar er að sátt ríki um stjórn fiskveiða forsætisráðherra hefur valið að stríða um þetta mál án raka án þess að hlusta

að því er virðist así landsbankinn sjómenn útgerðarmenn og sveitarfélögin mótmæla öll fyrirhugaðri kollsteypu þessa fjöreggs þjóðarinnar forsætisráðherra sem bauðst sátt í málinu sátt sem hennar eigin flokksmenn lögðu til sátt sem samstarfsflokkurinn í ríkisstjórn lagði til hafnaði sáttinni því er sjávarútvegurinn í uppnámi og þar af leiðandi

ég spyr hversu lengi ætlar það skynsama fólk sem vissulega fyrirfinnst í stjórnarflokkunum að sitja undir þessari vitleysu hversu hætt á að tefla öll álit þeirra sem koma að greininni með einhverjum hætti og óháðra sérfræðinga eru á einn veg að frumvarp ríkisstjórnarinnar sé hættulegt

en ég verð að segja að viðbrögð stjórnarþingmanna við umsögnum gefa ekki von um að skynsemin fái að ráða frú forseti hér var minnst á samstarfið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og því haldið fram að það væri holl lesning fyrir stjórnarandstöðuna að kynna sér mat alþjóðagjaldeyrissjóðsins á stöðu efnahagsmála í dag ég tel að það væri holl lesning fyrir ríkisstjórnina fyrir jóhönnu sigurðardóttur hæstvirtur forsætisráðherra sem setið hefur nú í ríkisstjórn í fjögur ár að kynna sér áformin eins og lagt var af stað með þau á árinu tvö þúsund og átta þá var lagt upp með það að við mundum afnema gjaldeyrishöft á árinu tvö þúsund og tíu á síðasta ári nú er ríkisstjórnin með fyrir þinginu frumvarp um að framlengja höftin í nokkur ár í viðbót og lögfesta þau

nú spáir seðlabankinn því að hún stefni í sjö prósent á næsta ári ekki hefur það þá gengið vel eftir

seðlabankinn segir að á næsta ári verði hagvöxtur eitt koma eitthvað prósent er hægt að standa uppi með einhvern vott af trúverðugleika og halda því fram að planið hafi gengið eftir við erum föst í höftum við erum í algjörri stöðnun okkur vantar hagvöxtinn sem við erum sammála um að við sækjumst eftir

að horfa fram hjá þessum augljósu staðreyndum frú forseti ríkisstjórnin virðist lifa til þess að koma einstaka málum fram á þessu kjörtímabili sem hafa lítið með hag almennings að gera hún virðist til dæmis lifa á því hangir á því að keyra áfram aðildarumsóknina að evrópusambandinu ég spyr til hvers hverju á það að skila á þessu kjörtímabili fólk talar um að það vilji sjá hvað kemur út úr viðræðunum hvaða rétt höfum við íslendingar til þess að draga tuttugu og sjö evrópusambandsríki að viðræðuborðinu til þess eins að sjá hvað kemur út úr því af þeirra hálfu liggur málið alveg skýrt fyrir þau hafa komið sér saman um reglurnar þau ætlast til þess að þeir sem knýja dyra vilji komast þar inn eins og regluverkið hefur verið samið af þeim sameiginlega þetta er náttúrlega þetta er staðreynd málsins þetta er það sem menn verða að fara að taka með í reikninginn þegar talað er um evrópusambandsmálið ríkisstjórnin stefnir nú lóðbeint í að verða sú óvinsælasta frá því að mælingar hófust það er bara eitt sem allar óvinsælustu ríkisstjórnir í rúma tvo áratugi eiga sameiginlegt bara eitt og það er að núverandi forsætisráðherra hefur setið í þeim öllum

það blasir við öllum að stokka þarf spilin upp á nýtt það þyrfti að ganga til kosninga horfa til framtíðar við þurfum nýtt